Enfin, il est proposé de baisser les taux de cofinancement exigés des États membres pour bénéficier du Fonds européen pour la pêche. Ce principe du cofinancement Union européenne États membres est un mauvais principe car il bride les pays les plus faibles, ceux qui subissent de plein fouet les plans d'austérité qui leur sont imposés par l'Union et revient, ni plus ni moins, à ne prêter qu'aux riches. Il est honteux de voir des Fonds européens non dépensés car les États membres concernés sont trop en difficulté pour apporter la part de financement nécessaire au déblocage de ces fonds. Il est aussi scandaleux de voir que la majeure partie du fonds est affectée au financement de la démolition des navires de pêche au lieu d'aider à l'activité et à l'emploi dans le secteur halieutique. Force est aussi de constater que cette proposition arrive tard car la pêche artisanale dans l'Union est en train de mourir, ce qui ne résout d'ailleurs rien concernant la nécessaire préservation de la ressource halieutique qui est menacée de destruction par les navires usines battant pavillon japonais ou russe. Ce sont les petits pêcheurs qui trinquent alors que les représentants des exploiteurs de la mer pratiquent tranquillement le lobbying dans les couloirs de Bruxelles. C'est pourquoi, si l'on veut qu'il y ait encore une pêche sous pavillon des États membres de l'Union, il faut d'urgence réorienter le Fonds européen vers la production et l'emploi, vers la pêche durable, vers la sécurité, vers la recherche de moteurs moins coûteux en carburant.